Herr Präsident, Herr Kommissar, Kolleginnen und Kollegen! Zuerst einmal möchte ich nach den beiden vorangegangenen Wortmeldungen feststellen Wir wären in einer sehr viel schlimmeren sozialen Lage ohne den Euro. Der Euro zwingt uns zusammen zu Solidarität, sonst wäre eine Reihe von Ländern schon pleitegegangen mit katastrophalen Folgen.

Aber wir machen das noch nicht gut genug.

Ich finde, dass wir in den letzten zwei Jahren eine Vielzahl von Instrumenten beschlossen haben, dass wir mal sehen sollten, wie das wirklich im Zusammenhang dasteht und dass wir nicht ständig Neues erfinden und das Alte nicht einbezogen wird.

Je mehr die Kommission im Legislativverfahren vorlegt, desto mehr ist erzwungen, dies in Gemeinschaftspolitik zu machen.

Ich finde im Übrigen die Vorschläge von Präsident Hollande schlecht. Ich finde sie schlecht, weil sie intergouvernemental sind, weil sie neue Institutionen einrichten, weil sie weder die nationalen Parlamente noch das Europäische Parlament einbeziehen und weil sie sich auf die 17 begrenzen Wir sind ein Europa der 27 oder aller 27, die mitmachen wollen.

Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum sind nur möglich, wenn die Strukturen für Wachstum stehen! Geld, das man dort hineingibt, hat nur dann positive Wachstumseffekte, wenn die Strukturen stehen. Dies gilt nicht nur für öffentliche Gelder, sondern nur bei guten Strukturen gibt es private Investitionen, aus denen Wachstum und Beschäftigung entstehen.